Diesmal haben wir es dem Rat zu verdanken der hier auch gerade nicht anwesend ist dass im Zuge der Neuregelung der Niederlassungsfreiheit von Unternehmen in der EU den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Zugang zu den ihnen zustehenden Informations Konsultations und Partizipationsrechten erschwert wurde. Es wäre auch dringend an der Zeit gewesen, eindeutigere und klarere Regelungen zu schaffen, um Briefkastenfirmen und der damit einhergehenden Steuervermeidung einen Riegel vorzuschieben. Diese Politik billigt Unternehmen in der EU immer mehr Mobilität zu, aber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in ihren Rechten geschwächt.

Deshalb werden wir als Linke ebenso wie der Kollege, der gerade gesprochen hat eine Rahmenrichtlinie für Mitbestimmung fordern, mit der die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der EU gesichert werden.